Kwestia druga oczywiście Uganda nie jest prymusem przestrzegania praw człowieka w Afryce. Wiemy wiele, mamy wiele przykładów łamania praw człowieka i ta sprawa jest częścią szerszego problemu i, oczywiście, trzeba o tym głośno mówić.